za besedo. Spoštovane, spoštovani! Ja, to kar je danes tukaj slišati, lahko, rečem od Rabata do Marakeša. Tako bi lahko rekli: "Tistega Rabata, kjer je, julija leta dva tisoč šest takratna Janševa vlada preko svojega odposlanca Dragutina Mateja pričela tlakovati pot k tako imenovani marakeški deklaraciji, danes pa je ta ista sprenevedava SDS pravi "izdajalski akt"." Pa razumi, če moreš. Še pomembnejši dokument, ki mu predlagatelji nasprotujejo tudi s predlogom za razpis posvetovalnega referenduma, pa je globalni dogovor o varnih urejenih in zakonitih migracijah, ki ga je v OZN decembra sprejelo oziroma podprlo kar sto dvainpetdeset držav. Torej? Ne moremo reči, da ne gre za globalni dogovor. In zakaj je tak globalni dogovor potreben, zakaj je pomemben? Zato ker preprosto migracijskih tokov oziroma begunske problematike ne moreš reševati ločeno od drugih, ne moreš se izolirati, ne moreš tega početi znotraj vsake posamične države posebej, ampak je za to potrebno mednarodno sodelovanje, potrebno je, enostavno, zavzeti neki celovit pristop. Pika, tukaj debate ne bi smelo biti, pa vendarle je, zato ker, ne, slovenske stranke skrajne desnice bi Slovenijo raje pridružile državam, kot je Madžarska, Poljska, Avstrija ali pa Trumpova Amerika, kjer je ksenofobija pravzaprav doma na dnevni ravni. Ampak v resnici SDS oziroma predlagatelju ne gre toliko niti za ta globalni dogovor, niti za marakeško deklaracijo, bistvo je popolnoma drugje - to je navadna dimna zavesa, paravan za njihov agitprop in za popolno protibegunsko "histerizacijo", ki se ni začela s tem, s to marakeško deklaracijo. Priča smo ji že štiri leta. Štiri leta zapovrstjo sistematično poslušamo eno in isto. En in isti zastraševalni političnopropagandni diskurz. Na žalost pa stopamo tudi v četrto leto, ko se je Slovenija obdala z rezilno žico, k temu pa res, da ni prispevala skrajna desnica, ampak na žalost politična sredina. Žica je pač naša realnost še danes. V Levici seveda ne nasprotujemo razpravam o migracijah, pa četudi je poteka že ta razprava triintridesetič oziroma štiriintridesetič, nič hudega, tudi če bo stotič, ampak, ko bi bila vsaj konstruktivna, odločno pa nasprotujemo ksenofobiji in diskurzu, ki je rasističen. nasprotujemo lažem in manipulacijam. Nasprotujemo podžiganju strahu in sovraštva. In pa ne nazadnje razpravam, ki imajo en sam, samsat samcat cilj, in sicer za vse težave v tej državi okriviti, ne vem, tujce, begunce, migrante in druge družbene manjšine. Pa naj ponazorim - samo šest odstotkov je tujcev v tej, v tej državi samo šest odstotkov, torej, v celotnem deležu prebivalstva je tujcev in zgolj nič cela nič dve odstotka je torej beguncev, ampak propagandni, stroj SDS seveda ne popušča. Dan na dan nas bombardira z lažmi o migrantih. Kajpada, kako bi sicer prepričal državljane in državljanke, ne samo Slovence in Slovenke, ampak državljane in državljanke te države, da nič cela nič dve odstotka beguncev ogroža devetindevetdeset cela osemindevetdeset odstotkov, celotnega prebivalstva. Kako sicer, če ne z manipulacijami in lažmi? Je pa zanimivo, spoštovane kolegice in kolegi iz, desnice oziroma na desni strani, da je Vatikan neposredno vztrajal pri uvedbi nekaterih določb v marakeški sporazum. Naj navedem samo izjavo kardinala oziroma državnega sekretarja Vatikana, Parolina, citiram: "Samo na osnovi medsebojnega razumevanja lahko predlagamo trajni odgovor na današnjo človeško mobilnost, trajnostno rešitev za migrante in begunce kot tudi za vse vpletene države." Konec citata. Tako torej Vatikan, spoštovani kolegi. Kardinal je torej poudaril pomen meddržavnega sodelovanja pri migracijskih vprašanjih, ki ga, vi, nasprotniki marakeškega sporazuma, razlagate kot "globalistično" zaroto proti nacionalni suverenosti. Zanimivo je tudi, da ste se spotaknili ob tako imenovane levičarske nevladne organizacije. Naj vam povem, da med njimi se nahaja tudi slovenska Karitas. Slovenska Karitas je samo v letu dva tisoč petnajst opravila štiriindvajset tisoč delovnih ur z migranti, slovenska Karitas se je pridružila lansko leto dvajsetim ostalim nevladnim organizacijam, pozivu Vlade Republike Slovenije, da se naj sprejme migracijska strategija. In navsezadnje, mednarodne nevladne organizacije, ne samo države, so pisali, ta, marakeško deklaracijo. Pa naj navedem samo nekatere, kajti med njimi je bilo ogromno katoliških, na primer, Združena protestantska cerkev v Belgiji, Protestantski socialni center Belgija, Evangeličansko-luteranska cerkev Finske, Španski jezuitski center iz Madrida, Karitas Barcelona, Evropski jezuitski begunski servis, evropska federacija Sant Egido, Katoliško mednarodno mirovno gibanje Pax Christi in pa seveda slovenska Karitas. Kaj boste rekli na to? Glede na to, da se nasprotniki v glavnem sklicujete na slovensko katoliško identiteto in na krščansko identiteto Evrope, ko govorite o nevarnostih priseljevanja, je seveda tudi precej ironično, da so vaša stališča v popolnem nasprotju s, stališči, ki jih ima uradnimi stališči katoliške cerkve oziroma Vatikana. SDS pa kot da pač nič od tega ni res, še kar naprej goni svojo lajno v tem, da je - citiram njihovega predsednika, citiram torej: "Uvažanje čim večjega števila migrantov iz tujega okolja, nadaljevanje projekta iz Komunističnega manifesta." Konec citata. V svojem krotovičenju proti migrantom, v svojem protibegunskem deliriju in v svojih krčevitih prizadevanjih po čim prejšnji "orbánizaciji" Slovenije, gre stranka SDS celo tako daleč, da je javno zavrnila politiko Angele Merkel in jo na Kongresu EPP okrivila, da je pravzaprav odgovorna za krizno stanje v Evropi, da je odgovorna za brexit in za začetek strašne strateške katastrofe, ker je leta dva tisoč petnajst v Nemčijo povabila begunce. To so besede, vaše besede, spoštovani, kolegi in kolegice iz SDS. Kaj pa da, treba je pripraviti teren Viktorju Orbánu in dodanemu vzponu "fašizacije", tako Slovenije kot Evrope, kajneda? Hvala lepa.